Zahvaljujem izvjestiteljici na kvalitetnom izvješću. Osobno ću podržati Prijedlog odluke uz veliku dozu žaljenja što transparentnost u upravljanju javnim novcem dolazi pod znak pitanja u institucijama Europske unije. Ekonomska kriza i rast socijalne nesigurnosti ozbiljno su naštetili ugledu Unije u očima građana, a neodgovornost i netransparentnost u upravljanju novcem poreznih obveznika dodatno narušavaju poljuljani imidž ove zajednice. I sama dolazim iż države koja se suočava s problemom korupcije i netransparentnosti u postupcima javnih nabava, ali ću ponosno ustvrditi kako je Hrvatska napravila mnogo da bi se stanje popravilo. Od Europske unije također očekujem napredak pa se nadam da nećemo imati ovakvih dilema kod narednih razrješnica. Unija mora biti uzor transparentnosti i financijske odgovornosti te svojim autoritetom utjecati na države članice i kandidatkinje da i same napreduju po tome pitanju.